Domnule președinte, organizația gigant finanțată de G8, cum este Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție, ar pune în genunchi agricultorii din Africa, așa cum ar pune în genunchi agricultorii din țările în care agricultura este învechită, subfinanțată și, ca atare, necompetitivă. Vrem să ajutăm Africa să iasă din sărăcie. Să ajutăm producătorii locali protejând locurile de muncă, oferindu le africanilor șansa să facă agricultură la prețuri corecte! Fac un apel la țările membre ale G8 să nu susțină culturile de plante modificate genetic și să susțină agricultorii locali.